Panie Przewodniczący! Od wielu miesięcy toczy się spór na temat polityki spójności i wieloletnich ram finansowych na lata

Wielu szefów rządów krajów członkowskich może być zmęczonych kryzysem, ale czy aż tak, że nie dostrzegają, iż to właśnie budżet europejski jest jednym z głównych instrumentów praw wzrostowych? To budżet europejski wymusza na krajach członkowskich asygnowanie środków własnych na inwestycje. 1 euro funduszy strukturalnych wymusza od 2 do 5 euro środków własnych, publicznych i prywatnych na inwestycje w krajach członkowskich. A przykład polityki spójności jest dowodem na to, iż tradycyjny spór pomiędzy płatnikami netto a krajami korzystającymi w większym stopniu ze środków unijnych nie ma racji bytu. Ostatnio przeprowadzone badania jasno pokazują, iż z każdego euro zainwestowanego w krajach Unii Europejskiej ze środków na politykę spójności w dużej części wraca to do Europy Zachodniej w formie zwiększonej konsumpcji, eksportu czy popytu na nowoczesne technologie i usługi. Wszelkie próby zmniejszania unijnego budżetu dostarczą więc tylko jedynie pozornych oszczędności, a w konsekwencji przyczynią się do spadku konkurencyjności całej Unii Europejskiej.